Señor presidente. Muchas gracias, señora comisaria por su trabajo y defensa del multilateralismo y de la OMC, y desde luego, también mi felicitación a los dos coponentes. Todos conocemos la dificultad de alcanzar acuerdos internacionales, pero también que son imprescindibles en defensa de la paz y de la estabilidad mundial. Es verdad que es necesario reformar la OMC, pero, como usted acaba de decir, con propuestas concretas. No se pueden dinamitar las instancias multilaterales en una mal entendida defensa de los intereses nacionales ni bloquear cualquier avance en favor de la gobernanza mundial del comercio. Estamos viendo cómo las amenazas proteccionistas de Trump se convierten en realidad mientras bloquea la elección de los miembros del Órgano de Apelación de la OMC, poniendo en riesgo la propia razón de ser de esta organización. Frente al America first de Trump, nosotros defendemos en la Unión Europea Las personas primero. Y por eso es tan importante el voto favorable de mañana. Para respaldar a la Comisión en sus negociaciones ante la próxima conferencia ministerial de Buenos Aires y desde luego, también, para que se tengan en cuenta las recomendaciones de este Parlamento, de forma que podamos avanzar y actualizar la agenda de Doha para el desarrollo, asegurar un comercio justo y sostenible de productos agrarios y pesqueros, alcanzar efectivamente una solución permanente para la reserva pública de seguridad alimentaria y afrontar nuevos desafíos. También es importante en materia de comercio electrónico, en materia de pymes y desde luego, para incluir la dimensión de género en política comercial. Termino, presidente.